Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, que depuis l'origine des temps, l'humanité s'interroge sur la vie ou la mort, je le comprends.

Tout d'abord, je voudrais saluer le travail et la persévérance de M. Lehne dans cette entreprise, et le remercier de l'attention qu'il a prêtée à nos collègues espagnols et italiens. Moi aussi, j'ai écouté leurs arguments et je les comprends parfaitement, sauf qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de trancher une question linguistique. La proposition de la Commission européenne du 1er juillet 2010 repose sur le régime linguistique de l'Office européen des brevets, qui a prouvé son efficacité.

Aujourd'hui, il s'agit de démontrer que le Parlement européen a acquis suffisamment de maturité pour dépasser les petites querelles. Nous aurons tout le temps de débattre des choix politiques délicats qui nous attendent. Mais cessons de piétiner, avançons en apportant notre soutien à la recommandation de M.